Ze zitten in cosmetica en speelgoed, ze zitten in landbouwgif en ze zitten in de rubberkorrels op de kunstgrasvelden waar onze kinderen op spelen.

Ik herinner de Commissie eraan dat die bescherming niet doeltreffend zal zijn als zij de achterdeur openhoudt voor hormoonverstoorders en dat ook nog eens doet via een illegale procedure die de inspraak van het Parlement onmogelijk maakt. Ik herinner de Commissie eraan dat die bescherming niet doeltreffend zal zijn als de bewijslast wordt verzwaard en het voorzorgsbeginsel niet wordt gehanteerd.

De Commissie heeft daartoe al vele kansen gehad. Commissaris, wat mij betreft heeft u meer kansen niet verdiend.